Ich will aber dazu sagen, dass das insofern nicht ganz so verwunderlich ist, als wir ja nicht erst jetzt angefangen haben.

Wenn ich sage technisch organisatorisch, heißt das, Organisation ist Politik, und Politik ist Organisation.

Dass da vielleicht auf Seiten des Rates und der Mitgliedstaaten eher ein intergouvernementaler Gedanke dabei war, bei uns eher der gemeinschaftliche Gedanke, das liegt auf der Hand.

Ich freue mich, Frau Ashton, dass Sie zugesichert haben, über das hinaus, was wir verbindlich in das Statut hineingeschrieben haben, auch noch einmal eine persönliche Erklärung abzugeben, die Bestandteil des ganzen Pakets ist.

Wir brauchen gleiche Rechte und gleiche Pflichten, das heißt auch die Loyalität und zwar aller drei Komponenten gegenüber der Institution des Hohen Beauftragten, also konkret zurzeit der Hohen Beauftragten.

Aber auch das haben wir gelöst.

Das ist einigen Kolleginnen und Kollegen ganz besonders wichtig gewesen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe gerade gesagt, das ist nicht gelungen.

auf die künftige Arbeit des gemeinsamen Auswärtigen Dienstes blicken können.